Es ist gute Sitte und gute Tradition, dass wir im Vorfeld von Klimakonferenzen eine Gemeinsame Entschließung verabschieden, dass wir die Delegation vorbereiten.

dort diskutieren und auch Überzeugungsarbeit leisten denn die müssen wir leisten!

7. Dezember findet diese Konferenz in Doha statt, und ich bin gespannt, wie sich China verhalten wird, wie sich die USA verhalten werden mit dem neuen, alten Präsidenten. Wie werden sie sich aufstellen? Wie werden wir dann auf die aufgeworfenen Fragen

beim Klimawandel aber fängt sie erst richtig an.

Es wird viel Geld nötig sein.

gelingt, in Doha etwas Brauchbares auf den Weg zu bringen, wird das die Weltgemeinschaft viel Geld kosten und wahrscheinlich auch viele Menschen in Mitleidenschaft ziehen, wenn nicht sogar das Leben kosten. Darum sind wir zum Erfolg verdammt!

Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir eher bei 3,5 Grad oder 4 Grad enden, und uns kann kein Experte sagen, welches eigentlich die genaue Gradzahl ist, bei der wir einen irreparablen Schaden an diesem Globus hervorrufen.

Aber es gibt Bewegung auf internationaler Ebene, was verschiedene Sektoren angeht. Es ist gut, dass wir hoffentlich schnellstmöglich noch vor der Konferenz auch hier im EP die Weichen für den Flugverkehr stellen. Das ist ein internationales Geschäft. Und wenn die Möglichkeit besteht, hier ein globales Abkommen hinzubekommen, sollten wir auch wie die Kommissarin es so schön betont hat die Uhr anhalten. Aber ganz klar nur anhalten! Es muss sichergestellt sein, dass dann wirklich etwas Brauchbares international verhandelt wird und ein brauchbarer Beschluss in der ICAO für uns herauskommt, dann werden wir ein internationales Abkommen haben.

Das hat, glaube ich, auch noch Signalwirkung für die Debatten in Doha und zeigt auch noch mal, dass wir an dieser Stelle kompromissbereit

ist. Die Parlamentsdelegation ist sehr gut vorbereitet.

haben. Unsere Funktion in Doha wird es sein, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, die außerhalb der Europäischen Union Verantwortung tragen, von unseren Ideen zu überzeugen und für ein globales Abkommen zu werben, dass wir die zweite Commitment Periode auf den Weg bringen. Das wird entscheidend sein, um den Klimawandel zu bekämpfen und um Erfolge zu erzielen.